Ja, hvala lepa, spoštovana podpredsednica. V skladu s, s tretjim odstavkom triinsedemdesetega člena predlagam, da se pred odločanjem dobi nesporno ustno mnenje zakonodajno-pravne službe glede skladnosti zakona, o katerem odločamo, z odločbo ustavnega sodišča in pa tudi sploh z ustavnopravnim redom.